De PVV wil echter helemaal geen buitenlands beleid van de EU en zeker geen bank in de rol van politicus.

Allemaal stuk voor stuk landen die bepaald niet uitblinken in democratisch gehalte. En nu wil de Commissie de financiële plafonds van de EIB verhogen. Wij gaan natuurlijk ook investeren in klimaatverandering in deze landen. Ziet u het voor u? In Gaza, in Cuba? Het is materiaal voor een nieuwe Mr. Bean film, maar het gebeurt helaas echt!